Es gibt in der Europäischen Union Regionen, die seit über 30 Jahren gefördert und unterstützt werden und wo sich de facto nichts bewegt.